forseti leikur að tölum leikur að orðum sagði háttvirtur þingmaður bjarni benediktsson það er vissulega gott að leika sér en grundvöllur umræðu er að viðurkenna staðreyndir staðreyndirnar um stöðu efnahagsmála um lífskjör þjóðarinnar eru þær að núna erum við að ná okkur upp úr kreppunni allar vísbendingar eru í sömu áttina um þetta hagvöxtur kaupmáttur launa atvinnuþátttaka skuldastaða og svo má lengi telja staðreyndirnar tala staðreyndirnar segja okkur ekki að kreppan sé búin og að nú megi byrja upp á nýtt á næsta fylliríi en þær segja okkur að það sé orðinn verulegur árangur við að endurreisa samfélag og hagkerfi eftir hrunið á alþjóðavettvangi er horft til íslands sem fordæmis vegna þess að við ríkisstjórnin og allir landsmenn gerðum þetta í stórum dráttum eins vel og hægt er efnahagslífið komst aftur í gang án þess að niðurskurður sem var nauðsynlegur og kaupmáttarrýrnun bitnaði fyrst og fremst á lág og meðaltekjufólki eins og víðast hvar í löndunum í kringum okkur

tókst að koma böndum á atvinnuleysið þetta hefur gerst undir forustu jafnaðarmanna við höfum gert þetta á forsendum jöfnuðar og við höfum varið velferðarþjónustuna sem var bæði sanngjarnt og skynsamlegt þetta vekur athygli sérfræðinga innlendis og erlendis við fáum fyrir þetta hrós frá erlendum forustumönnum en nokkrir eru samt óánægðir eru í fýlu yfir batanum forustumenn sjálfstæðisflokksins og framkvæmdastjóri sa eru í nýrri fýlu sem mætti kalla bata fýlu

virða þetta við þá og halda áfram forseti það er auðvitað algerlega eðlilegt að tala hér í kvöld um árangurinn við endurreisnina við jafnaðarmenn ætlum okkur að halda áfram á þessari braut í verkum vetrarins og í kosningunum að vori er eðlilegt að íslendingar geti valið að byggja framtíðina næstu ár á þeim árangri sem nú hefur náðst jafnaðarmenn boða til nýrrar sóknar með áherslu á menntun og græna hagkerfið til að tryggja atvinnu og lífskjör í framtíðinni við viljum halda uppi jöfnuði með bættri þjónustu við fjölskyldurnar taka fulla ábyrgð í umhverfis og náttúruverndarmálum og hagnýta tækifærin sem þar liggja stíga enn djarfari skref við að efla lýðræðið með beinni þátttöku borgaranna og vera með í samvinnu evrópuþjóða sem betur fer virðist staðan vera þannig að annar skýr kostur verður líka í boði hann býður fram flokkurinn sem ber ábyrgð á hruninu og hörmungum þess umfram öll önnur stjórnmálaöfl í sjálfstæðisflokknum hafa menn setið og spekúlerað þessi fjögur ár það er gott og núna í sumar og haust er þar líka að koma í ljós svolítill árangur háttvirtir þingmenn bjarni benediktsson og illugi gunnarsson lýstu því yfir í sumar að nú væri fram undan mikil tiltekt í samfélaginu leiftursókn ný leiftursókn sem fælist í því að lækka skatta og skera miklu meira niður en ríkisstjórn jóhönnu sigurðardóttur hefði tekist næsti kafli var að bjarni benediktsson og háttvirtur þingmaður ragnheiður elín árnadóttir fóru á flokksþing repúblikana í bandaríkjunum í haust þriðji þátturinn er svo sérstakt málefnaþing á akureyri hjá sambandi ungra sjálfstæðismanna undir vígorðunum sókn gegn sósíalisma eins og frægt er orðið á þar ekki bara að sækja gegn sósíalistunum jóhönnu sigurðardóttur og steingrími j sigfússyni heldur líka á móti sósíalistanum françois hollande forseta frakklands og sósíalistanum barack obama forseta bandaríkjanna flokkurinn stefnir á hugmyndafræðilega kosningabaráttu í vor þar á að tefla repúblikanisma sjálfstæðisflokksins fram gegn sósíalisma stjórnarflokkanna á íslandi og gegn sósíalisma baracks obamas það kemur svolítið á óvart að þetta séu lærdómar hrunsins í valhöll að gera sjálfstæðisflokkinn að íslenskri teboðshreyfingu en það er

heldur líka hvaða samfélag við viljum viljum við samfélag þar sem markaðurinn ræður lögum og lofum og frumskógarlögmálin skapa mönnum örlög eins og nú boða mitt romney paul ryan og bjarni benediktsson í baráttu sinni gegn sósíalistunum jóhönnu sigurðardóttur og barack obama eða viljum við samfélag mótað af jafnaðarstefnu samfélag þar sem menn taka ábyrgð hver á öðrum þar sem markaðurinn er góður þjónn en ekki húsbóndi þar sem jafnrétti frelsi og bræðralag eru æðstu boðorð eins og frönsku sósíalistarnir á átjándu öld vildu samfélag þar sem þjóðin á auðlindirnar og þar sem menntun heilsa og lágmarksafkoma er ekki byggð á náð og miskunn heldur á lögfestum rétti samfélag

heldur ekki síður um það sem þú getur gert fyrir landið þitt eins og sagði í frægri ræðu fyrir rúmri hálfri öld sósíalistinn john f kennedy